Credo che anche in tema di ambiente ed energia il problema dell'Europa sia stata la rigidità delle sue regole e della sua burocrazia, che si scontrano marcatamente con la crisi economica che l'Europa deve, nello stesso tempo, affrontare. Gli obiettivi della politica energetica, come quelli della politica ambientale e tanti altri, per essere efficaci non possono prescindere dalla flessibilità, necessaria a renderli adatti ai cambiamenti di scenario economico e alle trasformazioni globali. La strada è realizzare efficienza energetica e puntare su economia verde come volano per l'economia.